Gdy rozmawialiśmy z przedstawicielami partii politycznych ówczesnej opozycji, widzieliśmy wielką chęć zmiany.

Z dużym uznaniem odnieśliśmy się do efektów jego pracy już wtedy, kiedy gościł tutaj, w Parlamencie Europejskim. Potwierdza to również delegacja Komisji do Spraw Zagranicznych, która ostatnio była w Mołdawii. Trudności wewnętrzne, w szczególności zaś Naddniestrze, rozdzielenie, rozdarcie tego kraju, które jest symbolem przeszłości i podziału, stanowi wielką trudność.